Panie Przewodniczący!

Po pierwsze, zgodnie z zapisami konwencji o przekazywaniu osób skazanych Azerbejdżan miał obowiązek dopilnować wykonania całości kary nałożonej przez Węgry, a tego nie zrobił. Po drugie prezydent Alijew dał światu bardzo zły przykład, gloryfikując akt brutalnego przestępstwa i czyniąc z mordercy bohatera narodowego. Dlatego apeluję do władz Azerbejdżanu o działanie zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie systemu sprawiedliwości.